Este importantă și implementarea ei, iar raportul din 2010 arată că, la nivelul unor state membre, există deficiențe majore. Nu este și cazul României, care, în anul 2010, a ajuns doar o singură dată în fața Curții de Justiție.